Hvala lepa, podpredsednik! Ja, kljub, postopkovnemu, pa vseeno treba nekaj povedati še, ne? Leta dva tisoč osem do dva tisoč osem, od dva tisoč štiri do dva tisoč osem so bile debele krave. Leta dva tisoč osem, ko se je formirala nova vlada, ste govorili, da ni recesije, ni gospodarske krize. Bila je gospodarska kriza, bila je recesija in ni moč bilo pričakovati, da bi se lahko pokojnine dvigovale s takim tempom, kot je to bilo v obdobju, bolj debelih krav. Mi želimo v v v mi mi želimo v demografskem skladu saj še nisem nič povedal, bodite mirni ... Moti vas, ker vam govorim resnico. strateško, strateško bo kaka strateška v demografskem skladu, bo tudi kaka pomembna in imamo spisek, kar vrsto dodatnih virov, katere bomo predlagali, da uvrstimo v demografski sklad. Trudili se bomo in jaz mislim, da bomo popravili dober zakon o demografskem skladu.